Prezentuje w niej ocenę postępów dokonanych przez Bałkany Zachodnie i Turcję w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oraz najważniejsze problemy, z jakimi będą musiały zmierzyć się te państwa w najbliższym czasie. W swoim krótkim wystąpieniu jako członek delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej Unia Turcja chciałbym zachęcić Turcję do kontynuowania wysiłków podjętych na rzecz reform, których celem jest pełna demokratyzacja kraju oraz szybkie rozwiązanie konfliktów sąsiedzkich. Negocjacje akcesyjne osiągnęły stopień zaawansowania wymagający dołożenia przez Turcję jeszcze większych starań w wypełnianiu kryteriów członkostwa. Perspektywa przystąpienia do Unii powinna stanowić zachętę do umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka, jak również dalszej modernizacji kraju i osiągnięcia standardów Unii Europejskiej.